Hvala lepa, spoštovane poslanke, poslanci, gospa podpredsednica. Poskušal bom dati nekaj pojasnil. Veliko vprašanj je bilo v diskusiji, veliko vprašanj je bilo v stališčih strank, tako da bom poskušal vsaj v grobem odgovoriti, bo pa ta diskusija se še nadaljevala potem, ko bodo posamezni dokumenti skladni s predlaganim sklepom predloženi državnemu zboru. Izvirni problem pravzaprav, kot izgleda iz teh diskusij v v v sami DUTB in v njenem delovanju. Najprej bi osebno stališče podal zdaj ne kot predstavnik vlade, pravzaprav izvirni problem je bil v poslovnih bankah. DUTB je slaba banka je bila ustanovljena zato, da, se vpiči v reševanje te problematike. In, glede konceptov, kako reševati banke je bilo v tistih letih dva dvanajst-dva trinajst veliko veliko diskusij, nekateri so bili, za ta koncept, da se banke razbremenijo slabih kreditov, nekateri so pa zastopali stališče, da se, da naj se ti problemi rešujejo tam, kjer so nastali v samih bankah. Zakaj je prevladal koncept slabe banke, če, bi rekel, naredimo en rezime, kolikor se ga zdaj, dal pa eno ceno. Mislim, da je bil glavni razlog ustanovitve slabe banke predvsem zato, da se je znižala potreba po dokapitalizaciji bank, ker če bi del slabih kreditov ne bil prenesen na na slabo banko, bi bila do po dokapitalizaciji še večja. Dokapitalizacija se pa mora narediti takoj. Takoj in praktično se je izvajala, praviloma eno polovico takoj z denarnim vložkom oziroma z konverzijo depozitov, ki jih je država imela v bankah, samo en manjši del pa tudi v obveznicah. S prenosom slabih kreditov se je znižala rizična tehtana aktiva bank in to je znižalo potrebo po kapitalu oziroma po znesku dokapitalizacije. Zdaj, to je po moje glavni ključni argument, zdaj, ali je bila ta rešitev najbolj primerna ali ni najbolj primerna, se bo še ocenjevalo, ampak, potem, ko je bila odločitev sprejeta, jo je treba izvajati ZUKSB, je, te mehanizme predpisal, je ustanovil slabo banko, zelo so se ti procesi skomplicirali v tem delu, kjer je bilo treba, pridobiti soglasje Evropske komisije, glede državne pomoči, ker praktično vsi ti ukrepi so se smatrali kot državna pomoč bankam in ti procesi so bili zahtevni, pravzaprav je bila Slovenija ena od tistih držav, kjer so se te metodologije delno tudi, preizkušale. Zdaj, kako so bili krediti preneseni, po kakšnih vrednostih, po kakšni logiki, glede tega je bilo precej vprašanj. Dejstvo je, da, DUTB pri naboru teh kreditov, ki so bili preneseni na njih, ni sodeloval. DUTB je prejemnik, predlog, spisek slabih kreditov za prenos so predlog so pripravile same poslovne banke po svojih kriterijih, ta predlog je verificirala Banka Slovenije. Jasno, da je ta predlog moral ležati v okviru podzakonskega akta, ki ga je predvidel, ZUKSB, to je ustrezne uredbe, v nabor slabih kreditov so bile lahko vzete samo rizične postavke, to se pravi tiste postavke, ki so glede na tveganja bile razvrščene v skupine D in E, se pravi, da je šlo podjetja, ki so bodisi že v stečaju ali v insolvenčnih postopkih, in pa podjetja, ki že daljše obdobje ne servisirajo svojih obveznosti, samo izjemoma je podzakonski akt omogočal, da so se prenašale tudi manj rizične postavke, če je bilo to ustrezno utemeljeno, ta se konsolidira izpostavljenost, oziroma in skonsolidirajo tveganja, povezana z upravljanjem posameznih postavk. Praviloma so bila preneseni na slabo banko samo krediti oziroma so bile prenesene samo slovenske izpostavljenosti. Izpostavljenosti slovenskih bank izven Slovenije na slabo banko niso bile prenesene. Izjema je samo nekaj postavk Adria banke Dunaj, za katere je vprašal v poslanec gospod Pogačar, ki, bomo nazaj pogledali, zakaj so bili tako v potem v medresorski komisiji tudi ti predlogi odobreni. Običajno so bili odobreni, če je šlo do izpostavljenosti do komitentov, ki so jih imele banke mame in hkrati njihove hčere, zato, da bi se lažje potem upravljala ta situacija naprej. Glede same metodologije vrednotenja in, teh ocen, kakšne so te v prenosne vrednosti, zakaj so te prenosne vrednosti nekoliko različne od poštenih vrednosti. Zdaj, metodologije je tukaj več možnih, glavnem prenosno vrednost je določila Evropska komisija, vsebujejo pa tudi element državne pomoči, zato so nekoliko odstopajo od tistih vrednosti, ki jih je potem sama slaba banka tudi kot prejemnik ocenila, ker jih praktično bo morala tudi v nadaljevanju tekoče, ocenjevati, njihovo vrednost, ali se ta povečuje ali se ta znižuje. Zdaj, če pogledamo po bankah, kakšni so bili ti diskonti. posredna povprečna prenosna vrednost pri NLB-ju sedemindvajset odstotkov prenešenega bruto portfelja pri NKBM-u sedemintrideset odstotkov, v lanskem letu pri Abanki sedemintrideset odstotkov in pri Banki Celje trideset odstotkov, tako da nekako povprečno lahko govorimo, da je povprečna prenosna vrednost glede na bruto vrednost teh terjatev relativno nizka, dvaintrideset odstotkov. V študijo, ki jo je doktor Križanič, omenjal, je bila ocena pač izdelovalcev študije, ta podatek nekoliko odstopa od tega, ni pa bistveno boljši, in je res, da so v primeru Slovenije prenosne vrednosti bile med najnižjimi oziroma diskonti, ki so bili dani v tem primeru na to prenosno vrednost, ali pa pomoč s tem pa pomoč, ki je bila dana bankam, ki so se rešile slabih terjatev največja v okviru analize, ki bila narejena med podobnimi inštitucijami v v Evropski uniji. To se pravi, da je ta faza prenosa, ki je bila izvedena, bila relativno zahtevna že v tem delu, ko so se ocenjevale vrednosti, pa potem pa tudi pri sami izvedbi. Pri tem, kako so bili potem izdani inštrumenti, obveznice, kako so se potem tudi posamezne postavke prenašale, predvsem je pa pri prenosu slabih kreditov ali pa slabih postavk najbolj zahtevna etapa prenosa, da se prenesejo tudi zavarovanja, ker vsi kredite, ki so ki jih so banke dale, imajo takšno ali drugačno obliko zavarovanja in prenos zavarovanj pomeni vpis hipotek, če so hipoteke v zemljiških knjigah, pomeni, lahko druga pravna opravila, ki so lahko zahtevna, včasih potekajo ne samo pred slovenskimi sodišči, potekajo tudi kje v kakšnih drugih pravnih okoljih in drugih pravnih redih, in ta del pravzaprav prenos v sami izvedbi je relativno zahteven potem pa še vse, kar je vezano na upravljanje teh slabih kreditov. Ključni del upravljanja je pa v glavnem pravilno spet kontrola zavarovanj potem pa obračunavanje obresti in drugih pripadkov in vse to, kar običajno v poslovnih bankah delajo zaledne službe, tako zvani back offici. In tukaj prehajam na to, kar je bilo tudi vprašanje, da slaba banka ni vzpostavila svoje zaledne službe, ker so zaledne službe pravzaprav v bankah že obstajale, ki so prenesle slabe terjatve, in je, bi rekel, ta del podpornih funkcij so ali izvajale naprej te banke, ki so bile, ki so prenašale kredite in so zato, in jim je zato DUTB priznal del, nadomestila oziroma, ja, za vodenje teh poslov. In to gre tudi v v v maso stroškov oziroma storitev, ki jih je DUTB priznala oziroma plačala deloma tudi bankam, so pa jasno v teh, stroških storitev, kar je pregledovala KPK tudi, vrsta drugih storitev, ki so bile vezane na na samo poslovanje, vzpostavitev poslovanja DUTB-ja. Ta proces se zdaj razvija tako, da pravzaprav tudi, te zaledne storitve, se je DUTB odločila, da jih sama ne bo vzpostavila, ker zahtevajo softverje, zahtevajo neke, bi rekel, vlaganja, za katera so ocenili, da so nesmiselna, in se zdaj, kako bi rekel, pripravlja situacija, da bo za vse izpostavljenosti DUTB-ja za vse naložbe te to funkcijo izvajala ena od bank, ki je ena od teh dveh bank, ki so v kontroliranem zapiranju oziroma likvidaciji, to je Probanka, ker je bilo nekako ocenjeno, da ima to platformo softversko relativno ugodno in da, ima kompetentno ekipo, in ki bo to na učinkovit način delala in ki bo tudi specifike, ki jih ima DUTB pri svojem delovanju ali pa pri opravljanju teh naložb lahko, hitro in učinkovito izvedla. V kolikor ima vlada vpliv na delovanje DUTB-ja, taki rešitvi nismo nasprotovali, to lahko rečem, čeprav DUTB ima svoje organe odločanja, je avtonomna in eden od principov delovanja DUTB-ja kot inštitucije, ki ima relativno velika pooblastila, je pa hkrati pomembna pri teh procesih restrukturiranja gospodarstva, da, ima ustrezno avtonomijo pri odločanju oziroma temu, kar se reče v tem mednarodnem poslovnem žargonu, posluje po principu arm's length, to se pravi po principu, da, samostojno sprejema odločitve in da tudi lastniki neposredno v poslovne odločitve posamezne ne ne posegajo, ampak postavljajo cilje, okvire za delovanje in potem sledijo, kako se se to dosega. Zdaj, ključni del, ki ga je to treba poudariti pri delovanju take inštitucije, je prepoznavanje izgub. To je ključni del knowhowa v bančništvu in posebej je tudi pomemben, ključni del v v slabi banki. Pripoznavanje izgub je nekaj, kar je pravzaprav bolj zahteven del bančnega posla, a ne, lepo je, bi rekel, v v tem poslu delati ali pa enostavno, če imaš dobre, upnike oziroma dobre dolžnike, ki, kredit najamejo in ga normalno servisirajo, bistveno težje je takrat, ko nastopijo težave pri servisiranju, posebej pa še takrat, kadar je treba druge bolj prisilne metode uporabiti zato, da se sredstva, ki so bila posojena, vrnejo. No, in to prepoznavanje izgub je nekaj, kar je v slovenskem bančnem prostoru, če gledamo banke v celoti, zaostajali. Ne, banke so delovale po principih, da so oblikovale slabitve naložb, da so oblikovale rezervacije, niso pa zadosti aktivno teh problemov razreševale, niso sprožale izvršb zadosti aktivno, niso šle v aktivne oblike prestrukturiranja svojih dolžnikov, ampak so v glavnem čakale. In v tem delu je to prepoznavanje izgub z ustanovitvijo slabe banke praktično prešlo na slabo banko. In to je menedžmentom v bankah, ki so bile deležne ukrepov, na neki način odgovarjalo, ker so se razbremenili odgovornosti za prepoznavanje teh izgub. Izgube se pa prepozna bodisi z odpisi bodisi s konverzijami terjatev na načine predvsem, da se lastnik, da se dolžnike ohrani pri življenju. To se pravi, da se dobi maksimalni možni efekt pri pri pri njihovem restrukturiranju. Oziroma pri tem, da vsaj nekaj povrnejo, če že ne bodo povrnili vsega tako, da, ti procesi so tudi najbolj zahtevni v Družbi za upravljanje terjatev bank, pri tem, kako deluje Družba za upravljanje terjatev bank, ima jasne cilje, da mora povrniti državi javni dolg, ki je nastal s, prenosom slabih terjatev na DUTB, ki se izraža v izdanih, obveznicah DUTB in zato je pravzaprav, DUTB razpeta med dva cilja. Na eni strani, da s prodajo premoženja, ki je bilo preneseno na DUTB, sproti servisira javni dolg, ki je nastal s prenosom slabih kreditov, na drugi strani pa ta, kar je bilo tudi v razpravah poudarjeno, da pa se, dosežejo ekonomski učinki, kar se tiče uspešnosti restrukturiranja podjetij, v katereh v katerih, prevzame vlogo bodisi upnika, v nekaterih primerih pa tudi vlogo, bodisi delničarja ali pa deležnika v takih družbah. Tako da je v teh delih pravzaprav odločanje o tem, kako se pripravijo plani restrukturiranja, kako se ti plani potem izvajajo, kakšne oblike se izvedejo, koliko se potem, v teh postopkih, ustvari lahko še do dodatne vrednosti, ki, ki ustvari potem neki pozitivni učinek, to je tisto, kar predvsem poslovodstvo in organi slabe banke morajo pri svojem delu zagotoviti in v tem delu bo novela, zakona, dopolnjena in bo, dala neki večji poudarek tudi na aktivno vlogo DUTB-ja pri prestrukturiranju podjetij in pri tem ne samo, da to dela DUTB sam, ampak da DUTB organizira tudi ostale upnike, predvsem banke, pa tudi druge druge tipe upnikov. Je pa, kar se tiče tega dela, a ne, prestrukturiranja v Sloveniji, če primerjamo, tudi vlada zelo, bi rekel, spremlja, tudi ima v osnovi priporočil Evropske komisije ta proces prestrukturiranja, ne samo postopkovno, procesno, tako kot se to gleda običajno, če se gleda po normativno pravni poti, ampak tudi vsebinsko. V v petdesetih večjih primerih prestrukturiranja največjih gospodarskih družb, ki so, bile deležne prestrukturiranja svojih finančnih obveznosti v finančnem sektorju. Imamo situacijo, da je od cirka ta podjetja so bila zadolžena za okrog tri pa pol ali so zadolžena tri pa pol milijarde evrov, je v že zaključenih postopkih prestrukturiranja ali pa tistih, ki so tik pred zaključkom, bilo konvertirano v kapital ali pa odpisano samo deset odstotkov njihovih obveznosti. Kar je, če to primerjamo s, podobnimi procesi pa z inštitucijami drugje v Evropi, manj in zato so ti procesi pravzaprav na neki način premalo učinkoviti, pripeljejo do tega, da se potem ta restrukturiranja finančna najprej verižijo in da ena na primer prisilna poravnava ne zadošča ali pa izven- sodna poravnava, da jo je treba ponoviti in da so stvari, da so stvari, prepočasne in da s tem pravzaprav premalo učinkovite, kar se teh procesov tiče. To bomo potem tudi nadaljevanju lahko še nekaj več pojasnili. Kar se tiče aktivne vloge ministrstva pri vplivanju na delovanje DUTB-ja najprej velja še enkrat razčistiti, kar se tiče poslovnega poročila za leto dva trinajst. Poslovno poročilo je DUTB izdelala, predložila, vlada ga je obravnavala, imela je še vrsto vprašanj in je naložila, da se poslovno poročilo dopolni. Dopolnitev je bila izdelana, dana so bila dodatna pojasnila, niso bila sestavni del, redakcije, čistopisa in smo zahtevali, da se izdela čistopis in da se tudi čistopis revizijsko pogleda, to se pravi, da tudi na čistopis poslovnega poročila komercialni revizor, to je firma mislim, da KPMG izda revizorko mnenje. Revizorsko mnenje je bilo sicer izdano brez zadržka, prvo, smo pa želeli, da se še enkrat to opravi in tista, bi rekel, dodatne razširitve in pojasnila, ki jih je vlada zahtevala, so zdaj vključena v letno poročilo, jasno pa, da nekaterih dejstev za nazaj ni možno spremeniti, če je bilo porabljeno za določene storitve toliko in toliko, pač to v tem poročilu je lahko še nekoliko bolj pojasnjeno, zakaj so taki stroški bili, ne da se pa to za nazaj spremeniti. Ključni argument upravnega odbora DUTB-ja je, da je bilo relativno veliko svetovalnih storitev v letu dva trinajst, zato ker družba v letu dva trinajst še ni imela redno zaposlenih sodelavcev oziroma minimalno število in ta so praktično vsa opravila, ki so bila vezana na vzpostavitev inštitucije, na to, da je začela delovati, bila izvedena z zunanjimi izvajalci, delno tudi potem kasnejšimi, direktorji ali pa ključnim osebjem, ki so, preden so, postali zaposleni v DUTB-ju, ta opravila opravljali ali pa prevzeli funkcije v tej družbi, v upravnem odboru opravljali po svetovalnih pogodbah. Drugi zelo velik del stroškov je vezan na pravna opravila, ki so vezana na prenose zavarovanj po kreditih, ki so vezana za različna pravna opravila, kjer, se praviloma koristijo, tako kot koristijo tudi banke. V večjem delu odvetniške pisarne, notarje, del pravne ekipe sicer je vzpostavil tudi v DUTB, samo je pa je pa so pa to storitve, ki so pravilom ekspertne, ki so dražje v tistem delu, kjer je potrebno izvesti javna naročila, so te, stvari vzpostavljene. KPK pa je imel predvsem nekaj zadržkov, da kar se tiče, leta dva trinajst, je so tukaj obstajala določena tveganja oziroma konflikti interesov. Nadalje poteka, nadzor oziroma upravljanje, nadzor, bom bolj točno rekel, nad delom DUTB-ja na ta način, da je vzpostavljeno mesečno poročanje o delu o napredku na vseh ključnih, postavkah, ki se ki so v premoženjskih postavkah, ki jih opravlja DUTB, in, posebno tudi mesečna poročila o vseh naznanitvah oziroma sproženih postopkih, o nepravilnostih, ki so ugotovljene v v samem, pri samem razreševanju teh terjatev. Z DUTB-jem se tudi posvetujemo o kombinaciji ukrepov, kadar je prisotnih več deležnikov, v teh procesih imamo situacije, ko je treba restrukturirati ali pa se mora tudi državni, davčni dovg ali pa kakšno drug dolg, usklajeno, odločati, potem ko se odloča DUTB, tako da je neka prva prioriteta bila dana preglednosti, transparentnosti o njihovem delu pa hkrati tudi sodelovanju. Kar se tiče sprejemanja odločitev o prodajah premoženja, s katerim razpolaga DUTB, so te odločitve o prodajah avtonomne, sprejema jih upravni odbor DUTB-ja, upravni odbor je enotirni organ upravljanja, v njem so trije izvršni direktorji in štirje neizvršni direktorji, zaenkrat prevladujejo tujci, štirje in trije slovenski državljani, to je že od samega začetka bila taka struktura vzpostavljena predvsem zato, da se te odločitveni procesi nekoliko odmaknili iz, bi rekel, slovenskih krogov in da so se izognili, da se inštitut se izogiba konfliktom interesom. Ker treba je poudariti, da nekateri postopki restrukturiranja potem naslednjih fazah posebej, ko so prodaje, če je v prvi fazi finančno restrukturiranje, reprogramiranje kreditov in tako naprej, ko pride do prodaje izpostavljenosti, a n takrat pride do vstopa novih lastnikov. A ne, tako da treba zelo dobro razumeti, da postopki restrukturiranja so v nekaterih primerih tudi zahtevni s tega vidika, ker prihaja do kontrole, do spremembe lastniških kontrol v družbah. En profesor je v eni od zadnjih številk Bančnega vestnika, lahko ga tudi citiramo v v doktor Simoneti je napisal: "Restrukturiranje v slovenskih okoliščinah poteka na dokaj brutalen način." Brutalen način v tem, a ne, da so podjetja, ki, bodisi finančne dolgove ali pa druge obveznosti morajo restrukturirati ne samo pod velikim pritiskom svojih upnikov, ampak skozi te procese se zelo velikokrat praktično zamenja lastništvo teh podjetij in en tak primer, ki ga vsi poznamo je na primer primer ACH-ja, ki je na tem, a ne, ali se verjame, da bo nov lastnik skupino podjetja ali pa premoženje upravljal boljše kot sedanji oziroma kakšni bodo učinki v primeru prodaje takega premoženja. To se pravi, da so odločitve zahtevne, večplastne in da, s tega vidika tudi, saj ministrstvo za finance smatra, da je enotirni sistem upravljanja v tem delu boljši kot dvotirni, zato ker je, bi rekel, bolj integrira vlogo izvršnega menedžmenta in nadzornikov in na drugi strani daje večjo možnost državi, lastniku, da, saj določi gabarite in vpliva na ključne cilje poslovanja te institucije. Kar se tiče ciljev poslovanja, so ti tako napisani v že v samem zakonu pa vseh aktih predvsem politiki upravljanja, in pa smernicah za delovanje. Zdaj, prvi cilj je, da povrne sredstva, ki jih je država vložila ali pa ki jih bo vložila z izdajo obveznic. S tem, da je v javnosti malo poenostavljeno razumevanja, da ta sredstva pridejo v v proračun. Sredstva, ki jih DUTB realizira s prodajo obveznic, sredstva se vrnejo prejemnikom obveznic, to pa so poslovne banke, ki so prenesle slabo aktivo. Se pravi, da je v bistvu slaba banka, njen rezultat se bo meril po tem, kako hitro bo prodajala sredstva zato, da bo servisirala obveznosti iz izdanih obveznic in da ne bo prišlo do tega, da bi te obveznosti morala financirati država na osnovi unovčevanja poroštev, ker te obveznice pa vse imajo poroštvo države. No, in zato je določen cilj da na leto proda deset odstotkov svojega portfelja. V enih delih je to lažje storiti, v drugih delih na primer, kjer je velik del portfelja, na primer so nepremičnine, je to zelo zahtevno, mislim, so pod zahtevni so procesi, dolgotrajnejši in zahtevnejši. Portfelj DUTB-ja, tako kot je prenesen, je netipičen za primerljive inštitucije slabih bank, ki, ki so bile ustanovljene v Evropi, večinoma so se evropske slabe banke ukvarjale ali pa so bili na njih prenešeni nepremičninski portftelji. V našem primeru so portfelji, so ti portfelji bistveno bolj raznovrstni in so predvsem bistveno bolj nelikvidni. Tako da s tega vidika je cilj desetodstotna unovčitev prodaja, premoženjskih postavk zahtevan in je bil v letu dva štirinajst dosežen, in tako kot je zdaj v poslovnem načrtu za leto dva petnajst v predlogu, bo tudi dosežen. Se pravi, da lahko ocenimo, da ni neke neposredne nevarnosti zato, da bo potrebno, za servisiranje obveznosti z izdanih obveznic DUTB-ja unovčevati državna poroštva. Naslednji cilj je aktivno prestrukturiranje podjetij v teh večjih primerih, ki potekajo, največji primer, ki ga vodi, ker je tudi organizator ostalih bank, restrukturiranje je primer Cimosa, je pa še nekaj drugih tudi takih večjih podjetij, ki so kar pomembni zaposlovalci, ki imajo širše funkcije, lahko rečemo, da, po oceni ministrstva je DUTB v teh pomembnejših primerih te naloge relativno solidno opravlja, vedno so tam povezani na tveganja in vedno je prisotna dilema, ali maksimirati dobiček, slediti v bistvu, cilj, prepoznati ali pa ohraniti ekonomsko aktivnost, ampak hkrati to zahteva, da se prepozna večji del, izgub, ki v teh primerih nastanejo, če, se ne sledi samo cilj maksimizacije ekonomske vrednosti za prodajo. Tako da, v tem delu se ministrstvo zelo intenziviralo pravzaprav svojo komunikacijo in načine dela z DUTB-jem, imamo dvakrat mesečne operativne sestanke vsak drugi mescu, ki trajajo približno dve ure, ker gledamo tako sistemske vidike delovanja, kakšne z ovire v zakonodaji, potem sodelovanje države, kjer sodelava država tudi sodeluje, ali pa drugih inštitucij, kjer pride do kakšnih, sistemskih pravnih problemov, do kakšnih operativnih vprašanj, imeli smo precej veliko operativno vprašanje, ki je bilo vezano na to, da je del portfelja, ki je bil prenešen na DUTB, bil zavarovan z državnimi poroštvi, ki so bila izdana v letih dva tisoč devet-dva tisoč deset in je tudi pounovčeval državna poroštva in smo mogli najti rešitve, da smo pravzaprav hkrati zaščitili DUTB pa hkrati zaščitili proračun, potem so take situacije, kjer bodisi DUTB ali pa SDH morajo vzeti, prevzeti vlogo pravzaprav potem, aktivnih, upravljavcev v procesih restrukturiranja, na katerih se konsolidirajo lastniški oziroma kapitalski deleži in je tudi to treba skoordinirati in vrsta takih, bi rekel, še podobnih situacij. Tako da imamo aktivno komunikacijo s to inštitucijo, kar se tiče samih, poslovnih načrtov, aktov načinov izvajanja. Najbolj občutljiva je politika nagrajevanja, ki bila tudi zelo izpostavljena strani javnosti. Vladi smo predložili novo politiko nagrajevanja ki je bila v prvi etapi obravnavana, tem momentu še ni uveljavljena, ker se ocenjuje tudi potrebo po tem, da se struktura upravnega odbora, slabe banke dopolni oziroma delno spremeni in s tem zvezi potekajo še, bi rekel, določene konzultacije in razprave, pa da ne bo narobe razumljeno, ne, znotraj koalicije, ker se te funkcije so so predvsem profesionalne funkcije, ampak predvsem v tem, koliko ohraniti tujcev, ali bi rekel, na ta način, se nekako kontrola znotraj tega upravnega odbora DUTB-ja prevesi na stran slovenskih državljanov veli tujcev, sedanja ekipa neizvršnih direktorjev smatra, da lahko deluje neodvisno samo, v kolikor imajo nekako večino glasovalnih pravic v tem upravnem odboru, da pa večja udeležba Slovencev lahko, za sabo potegne posledice, ki so vezane na eventuelno politično vplivanje na njihovo delovanje. Lahko rečem, da sestava, upravnega odbora je sestavljena iz uglednih mednarodnih strokovnjakov, ki so, podobne naloge opravljali že, drugje v drugih državah in da mislimo, da so njihove odločitve oziroma njihov prispevek je bil zelo odločilen zato, da se je inštitucija ustrezno zekipirala, vzpostavila, obstoji pa tisti del, bi rekel, negativne podobe, ki se je oblikovala v javnosti, ki pa se nanaša na višino njihovih dohodkov, in ko gremo gledat nazaj, na kakšen način so bile pogodbe z njimi sklenjene in kdo je te dohodke odobril in kako je pač tudi se iz papirjev vidi, v kakšni etapi kdaj je bilo to, odločeno in formalizirano, zdaj smo na tem, da se moramo uskladiti in da tudi ta del nagrajevanja, ki pravzaprav javnosti največjo negativno podobo te institucije oblikoval, da tudi tega ustrezno znormaliziramo. Velja posebej še poudariti izogibanje konfliktov interesov, to, kar je, gospa, Škopac Maruša omenila, osnovni princip pri teh poslih je, da se, ne prodaja premoženjskih postavk samim dolžnikom. Samo dolžnik nikoli ne more direktno uveljavljati pravico do diskonta. In to je osnovno pravilo in se preverja konflikte interesov povezanosti oseb, to je sicer tudi princip, ki generalno velja v bančništvu, prav diskont ali neki popust na vrednost postavke lahko dobi samo nekdo, ki je popolnoma nov nov nosilec, nov lastnik in v tem delu je posebna pozornost namenjena ravno temu, da se preverja, da konflikti interesov ne obstajajo in da se vsi ti elementi izločijo, če so kakršnikoli indici, da bi lahko se, bi rekel, razdolžili s ponovnim vstopom v pogodbena razmerja. Stari lastniki ali pa osnovni dolžniki se praviloma ali pa se vedno odstopi od takih transakcij, ne samo praviloma, to je eno od osnovnih pravil v njihovem poslovanju in je sestavni del tudi, politike, oziroma smernic sodelovanja in pa principov delovanja te institucije. Se pravi, jaz bi zaključil s tem poslanstvom te institucije, take, kot je DUTB, je zelo kompleksno, na žalost se je oblikovalo negativno javno mnenje, ki pač izvira iz tega začetnega obdobja, ki ga bo treba skorigirati, jaz ne bi preveč posegal nazaj kako so bile terjatve prenesene, zakaj so bile prenesene, ta del je zdaj pregledalo tudi računsko sodišče. Ugotovitve računskega sodišča sicer še niso javne, smo se pa veliko ukvarjali tudi v decembru in začetku januarja s komunikacijo z računskim sodiščem, kjer se je, ocenjevalo ne samo poslovanje DUTB-ja ampak tudi ukrepi v celoti za zagotavljanje stabilnosti bank, način prenosa slabih terjatev, vlogo vseh inštitucij, vlogo medresorske komisije, mislim, da je bilo to v veliki meri pojasnjeno. V nadaljnjem delovanju te institucije, no, katere vloga je pravzaprav dvoplastna ali pa zelo kompleksna, je pa predvsem pomembno, da zagotovimo, da bo učinkovito lahko sodelovala v restrukturiranju gospodarstva in da bo zagotavljala javnofinančne cilje, javnofinančni cilj pa je, servisiranje javnega dolga iz naslova ukrepov in drugo tudi na kapital, ki pa je bil vplačan DUTB-ju v višini dvesto milijonov evrov, ustvariti donos ki bo primerljiv z donosi podobnih inštitucij drugje Evropi, v zaenkrat je v strategiji predvideno, da bi ta donos moral biti osemodstoten in, vsekakor eliminirati vsa dodatna tveganja, ki bi bila kakorkoli povezana s, s poslovanjem, te družbe in pa z opravljanjem teh postavk. Velja povedati tudi, da je še tekom leta dva štirinajst na osnovi ukrepov, ki so se izvajali v Abanki, v Banki Celje, dodatne dodatno premoženje DUTB prevzema od teh bank v sklopu ukrepov za te banke, prevzel je dodatno premoženje od Factor banke, od Probanke, tam sicer izven, procesov državnih pomoči po tržnih principih in da bo najbrž se zaključevala, likvidacija teh dveh bank na ta način, da bo preostanek portfelja, ki ga začasne uprave teh dveh bank ne bodo uspele unovčiti, tudi prešel v neki etapi na to inštitucijo, ki je pravzaprav specializirana za to, da bo za portfelj upravljala. Tako da ministrstvo za finance in vlada se zelo trudimo, da vzpostavimo standard upravljanja in tudi učinkovitost opravljanja, ki je, na nivoju upravljanja podobnih inštitucij v Evropi v v v v v in da delimo najboljše prakse. Vsekakor so pa tista ključna vprašanja, ki so vezana pa na to, kako so bile določene vrednosti postavk in kako so bila dana, soglasja za odobritev državnih pomoči za banke, ki so bile deležne ukrepov izven odločitvenih procesov Slovenije. Vrednosti teh postavk, je bilo poudarjeno, so določile je je določila Evropska komisija. Lahko povemo, a ne, da je za NLB Komisija sama delala ocenitev oziroma določila prenosno vrednost in je se koristila Komisija sama, bi rekel, od teh cenitvenih osnov Roland Bergarja, kar je profesor Križanič omenil, medtem ko pa za ocenitve prenesenih postavk za NKBM in pa za Abanko so pa si je pa cenitve za Komisijo, ne za vlado ali pa za Banko Slovenije, pa delal Ernst and Young, in, tem delu bo pa pojasnila, kar se tiče prenosnih vrednosti v celoti, morala posredovati Banka Slovenije. Hvala lepa.